Señor Presidente, señor Ministro, señor Comisario, al inicio de esta legislatura, tenemos una buena ocasión para reconsiderar nuestra política de inmigración. Una política de inmigración que se basa sobre una hipocresía y un cinismo evidentes. Y es que llegamos a decir que el proyecto europeo sería imposible sin el trabajador migrante, pero, por otra parte, criminalizamos al trabajador migrante, con legislaciones como la Directiva del retorno, la bien llamada Directiva de la vergüenza, que no cabe en los principios y valores de la Unión Europea.

no es entendida por todo el mundo, porque, efectivamente, estamos obrando mal, en la dirección equivocada. Si es necesaria Europa, y si Europa es necesaria gracias al trabajador migrante, al trabajador migrante hay que tratarlo con todos sus derechos y no convirtiéndolo en un criminal, como está haciendo la Unión Europea, que solamente trae más dolor a las familias que simplemente escapan de la guerra o del hambre. Por eso, la tarjeta de visita de la próxima Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno en la primavera, en Madrid, entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe, la mejor tarjeta de visita sería la derogación de esta Directiva de la vergüenza, que no cabe y que no se entiende —y, por supuesto, no se entiende en América Latina ni en el Caribe— por ningún Gobierno, por ningún Gobierno de América Latina y el Caribe, que